Wir müssen in die Zukunft blicken! Und die Zukunft ist nicht die Zukunft der Beneš Dekrete, sondern des freien Europas mit freien Bürgern, die Rechte haben aufgrund der Charta der Grundrechte. Das ist meine Vision von Europa.